Ce que je crois, en revanche, c'est qu'il reste bien plus que quelques détails à régler avant que le Parlement européen puisse donner son feu vert, et mon collègue Bernd Lange a raison de souligner que nous allons avoir besoin de ce temps.

Nos agriculteurs doivent être mieux protégés et, plus globalement, c'est notre modèle agricole qui doit être protégé tout court. En l'état, l'accord déstabilise les filières du bœuf et du sucre, dont les cours sont déjà plancher.

À force de déforestation, l'Amazonie, puits de carbone actuellement, pourrait basculer et devenir source d'émissions.